Le rapport que vous avez présenté en novembre 2015 est, lui aussi, meilleur qu'auparavant, et prouve que la nouvelle approche européenne marche très bien.

Nous saluons le dépôt de la candidature d'adhésion et demandons au Conseil de l'examiner au plus vite pour la transmettre rapidement à la Commission afin d'entamer la préparation de l'avis. Pour que ce soit possible, la Bosnie Herzégovine doit rendre opérationnel le mécanisme de coordination sur les affaires européennes et procéder à l'adaptation de l'accord d'association et de stabilisation, comme vous l'avez aussi indiqué, Monsieur le Commissaire, lors de votre dernière visite à Sarajevo. Nous appelons aussi les autorités à continuer sur la voie des réformes au profit des citoyens, pour ce qui est de la situation économique, mais aussi de poursuivre les réformes politiques. La lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice, la réforme de l'administration publique, la lutte contre le terrorisme, le respect de la liberté d'expression et les médias doivent être une priorité.